Paní předsedající, kolegové, všimli jste si, kolik kolegů především ze skupiny ID už zde není a nevyčkali ani stanoviska pana komisaře, zástupkyně Rady? To je skutečně ostudné vzhledem k těm výhradám, které k této zprávě nebo k tomuto bodu přednesli. Já bych chtěl říci, že pro mě je samozřejmě nepřijatelné, kolik lidí umírá ve Středozemí na této hranici, která se stává vlastně nejnebezpečnější hranicí na světě. Je to ostuda pro Evropu. Na druhou stranu musím říci, že není možné, aby neziskové organizace fungovaly de facto jako taxikáři a nahrazovaly činnost členských států, činnost agentury Frontex. To si myslím, že je skutečně nepřijatelné. Nese to s sebou doprovodné jevy, jako je bezpečnostní riziko, samozřejmě podpora organizovaného zločinu. To všechno s sebou nesou aktivity, které de facto nahrazují dozor státu, dozor členských států, dozor Evropy. Ve Středozemním moři bychom neměli rezignovat.